Vielen Dank an die belgische Ratspräsidentschaft, an die Kommission, Herrn Barnier, und an die Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Fraktionen. Da haben wir wirklich einen großen Schritt vorwärts getan und all diejenigen Lügen gestraft, die gesagt haben, mit Europa geht es nicht mehr vorwärts.

Und da sind wir auf dem richtigen Weg. Zweitens Im Bereich der Überwachung der Haushalte der Mitgliedstaaten hat der ECOFIN Wichtiges beschlossen. Vielen Dank an die Kommission für das Voranschreiten. Da haben Sie Vorschläge vorgelegt. Wir warten jetzt auf weitere Vorschläge im Bereich der makroökonomischen Koordination.

Da haben wir es erst einmal von der Seite der Kommission mit einer Kakophonie zu tun.

Gleichzeitig lehnt Herr Šemeta sie ab. Und ich kann Sie nur auffordern Bitte handeln Sie auch in dieser Frage als Kollegium. Sprechen Sie mit einer Stimme!

Zum Beispiel könnte man einiges in der Studie nachlesen, die das Europäische Parlament bei Bruegel in Auftrag gegeben hat. Diese Studie widerlegt relevante Argumente von Herrn Šemeta. Ich frage mich auch, warum er nicht hier ist.

Das reicht wirklich nicht! Was ebenso nicht reicht, ist der Beschluss des Rates, dies jetzt im Grunde auf den G20 Vorsitz Frankreichs zu verschieben. Das ist nicht ausreichend!

Bei Großbritannien und Schweden war das bekannt. Spanien ist aber ein Mitglied der Eurogruppe. Dort regieren Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Vielleicht sollten Sie da etwas mehr Kohärenz herstellen zwischen ihren guten Positionen hier und den Positionen der spanischen Regierung im Rat. Und zu guter Letzt kann ich nur sagen Ich würde mir auch hier im Hause von der EVP etwas mehr Klarheit wünschen, was ihre Position ist. Sie haben sich eben sehr kritisch zur Finanztransaktionssteuer geäußert, große Teile Ihrer Fraktion sind aber dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie wirklich für die Mehrheit Ihrer Fraktion sprechen.